Mina tahaksin märkida, et Stalini tõmmatud piirid võivad küll paika jääda, aga stalinismi pärandi likvideerimisega peab tegelema ka see riik, kes Nõukogude Liidu järglasena istub ÜRO Julgeolekunõukogus, aga Kesk Aasias oma vastutust pärandi likvideerimisel võtta ei taha.

Ma tahaks kiita komisjoni ja ka seda parlamenti selle eest, et me püüame põgenikke, hätta sattunud inimesi aidata. Aga me peaksime ka Moskvale ütlema, et see vastutusest vabaneda püüe ei ole meile aktsepteeritav. Meie arutame siin tund aega Kirgiisi ja Turkmeeni küsimusi, aga kas te teate, millega tegeleb praegu Vladimir Putin?